Querida colega, ¿no considera que lo que está sucediendo en Rusia es una vuelta a la Edad Media patrocinada por el Estado? Las mujeres y los niños no son sacos a los que golpear. El abuso físico, golpearlos físicamente, es algo inaceptable.